Quand je vais à Bruxelles et que je ne reste que six heures, je n'ai que la moitié de mes indemnités. Je suis le seul citoyen de Strasbourg membre de ce Parlement. Je constate qu'il y a très peu de mes collègues on devrait appliquer le même principe que Bruxelles également, c'est à dire que si quelqu'un reste moins de six heures sur place, il ne perçoit que la moitié de ses indemnités pour la journée.

Au sein de la zone euro, il faut bien distinguer les choses nous avons une monnaie unique et un marché unique.

On a voulu un marché unique justement pour avoir un avantage comparatif. Le plus fort devient plus fort et le plus faible devient plus faible.

Elle ne peut pas dévaluer, sinon elle est dans la zone Euro elle doit faire une dévaluation interne. Si elle fait une dévaluation interne pour retrouver de la compétitivité, elle risque le sort de l'Espagne, qui a mis huit ans après sa dévaluation interne pour retrouver le niveau de croissance et de PIB qu'elle avait auparavant.

À l'endettement et à la crise financière, qui va d'ailleurs être la fin du système, parce que nous approchons de la fin du système, il y aura un effondrement financier.

La deuxième remarque est hors de la zone euro.

Il n'est pas possible que la Chine mette des droits